La Unión Europea es una región en el mundo donde se ejerce la solidaridad de una forma muy visible. Por ejemplo, en el caso de Grecia, o en el caso de mi país, España, hemos tenido una gran solidaridad por parte de la Unión Europea, a través de los fondos europeos, a través de los Fondos Estructurales, que son elementos esenciales de la política de solidaridad europea que van a continuar.

Eso ha permitido que haya habido progresos evidentes en muchos países, algo que beneficia al conjunto de los países, la apertura de mercados y, al mismo tiempo, transferencia de determinadas cantidades para modernizar una región. Eso es un ejemplo clarísimo de solidaridad.

Usted se ha referido precisamente al Tratado. En el Tratado se establece la obligación de los Estados miembros de coordinar sus políticas económicas, sus políticas sociales y sus políticas de empleo. El artículo 5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea lo dice con toda claridad y ahí también se expresa la solidaridad de la Unión Europea en la reflexión conjunta y la adopción conjunta de objetivos a la vista de una política económica que debe ser coordinada. Muchos de los problemas que hay ahora mismo en diversos países europeos como consecuencia de la crisis no se habrían producido con esa intensidad si hubiera habido una unión económica mucho antes, porque la unión económica se paró. Siguió adelante la unión monetaria, pero se paró la económica y no se produjeron esas sinergias de coordinación de políticas económicas en la Unión Europea, que eso es lo que hay que hacer, en definitiva.

La Estrategia Europa 2020, los objetivos que debemos compartir sobre inversiones en educación, sobre la especialización laboral y sobre la lucha contra el cambio climático son también elementos a compartir y también de solidaridad. Ahí también se expresa la solidaridad de una forma muy patente en un continente, en una Unión Europea que debe estar siempre lo más unida posible. Pero eso, naturalmente, no impide que el Tratado, de forma bastante lógica, exija también una responsabilidad de los Estados sobre su nivel de deuda o sobre los créditos que adopten. Eso, naturalmente, corresponde a la responsabilidad de cada Estado. Pero hay todo un contexto de un mercado, de políticas sociales, de políticas estructurales, de políticas regionales y, en el futuro, espero, de coordinación de políticas económicas, sociales y de empleo, que es, sin duda, un contexto de solidaridad.